Señora Presidenta, quiero hablar y utilizar este debate para hablar de un sustantivo, que es la emergencia solos, no pueden. El problema viene en el origen, como es del dominio común, de la situación convulsa de Túnez, de Egipto y de la guerra de Libia.

Así que se trata de qué podemos hacer, a través de políticas comunes porque solos no pueden para gestionar la emergencia. A mi juicio, señora Presidenta y señora Comisaria, la a de este abecedario es la solidaridad con las víctimas y también la solidaridad con los Estados y con las regiones de acogida.

La señora Malmström, con eficacia y con rapidez, nos ha hablado de cantidades que se me antojan ridículas. Ha hablado de treinta millones de euros, de veinticinco millones de euros, previa solicitud, etcétera. Pero nuestros cuatro Fondos, el de Refugiados, el de Retorno, el de Fronteras Exteriores y el de Integración, contienen casi tres mil millones de euros en el ámbito de las perspectivas financieras.

que ha demostrado Frontex con la operación Hermes. Es tan limitada esa capacidad, que se pone de manifiesto con las llegadas y más llegadas de aquellas personas que huyen de la guerra y que huyen de la desesperación. Así que solos no pueden.